Ma question au Conseil est la suivante l'Europe des années 2020 est elle la même que celle des années 60? L'état des finances publiques de nos États membres, nos perspectives de croissance, la place de l'Europe dans le monde sont ils comparables?

Évidemment, l'Europe d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle des pères fondateurs.